C'est donc considérable, et Mesdames et Messieurs les députés, si nous pensons vous et moi que la principale bataille aujourd'hui est celle de l'emploi, de la compétitivité, de la lutte contre le chômage, alors, nous devons utiliser, parmi d'autres outils, ce que représente la commande publique

J'ai été, vous le savez, président d'une région, d'un département dans mon propre pays, j'ai lancé beaucoup d'appels d'offres et j'ai souvent regretté le manque de sécurité quand, avec mes équipes, nous choisissions le mieux disant sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan de l'innovation.

Nous avons voulu qualifier cette commande publique pour encourager, pas toujours le moins disant, mais en tous cas, systématiquement le mieux disant.

Quelques mots sur les marchés publics d'abord, des règles simplifiées plus efficaces et plus modernes, de nouvelles règles qui vont soutenir, à travers la commande publique, la protection de l'environnement, l'innovation, l'insertion sociale, le respect aussi du droit social et du travail c'est un point auquel votre rapporteur M.

Ensuite, un point très important, notamment pour plusieurs groupes parmi vous, en particulier, l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, la limitation des exigences de capacité financière et l'incitation à la division en lots des marchés pour favoriser précisément

Les services sociaux et assimilés bénéficieront d'un nouveau régime simplifié.

Tout ce chantier de simplification, de qualification des marchés publics doit être mis en perspective avec une autre ambition qui est très importante pour donner du sens aux choses, c'est celle de la numérisation et de la dématérialisation des marchés publics.

Là ausi nous avions besoin d'un cadre juridique clair et souple au niveau européen pour favoriser l'investissement. Je pense que les procédures de concession peuvent aider à résoudre le dilemme quelque fois important entre le besoin de services publics de qualité et le recours à l'investissement privé, mais à la condition d'avoir des règles qui encadrent les choses partout en Europe de manière équitable et cohérente. C'est ce que nous avons voulu faire et réussi à faire puisqu'il n'existait pas auparavant de cohérence européenne et que beaucoup d'États avaient soit pas de législation du tout soit des législations différentes en matière de concessions. Nous savons aussi qu'avec ce cadre nouveau, nous pouvons lutter pour plus de transparence et une meilleure gouvernance. Certaines pratiques comme la corruption, vont être mieux encadrées et combattues. Ce que nous avons voulu faire ensemble avec ce texte sur les concessions, c'est apporter plus de simplicité, plus de souplesse sans porter préjudice aux prérogatives des entités privées et publiques. Je veux le préciser, en écho à des débats qui ont eu lieu notamment sur la question de l'eau et qui m'ont conduit à proposer le retrait de ce secteur de la directive pour éviter des polémiques la directive sur les concessions n'empiète pas sur les pouvoirs des autorités nationales et locales de définir les obligations de service public qu'elles jugent nécessaires, ainsi que leur mode de financement.

L'adoption en première lecture de ces textes est la preuve de votre engagement, de notre engagement, pour simplifier, qualifier, mieux utiliser la commande publique au service de l'emploi et de la croissance.